die zur Verfügung stehen würden, um Sie zu unterstützen.

Aber es ist ja nicht die einzige Region, mit der Sie zu tun haben.

Ich bitte Sie wirklich, das zu überlegen. Der letzte Punkt, den ich erwähnen möchte Wir geben verschiedene Signale. Hoffentlich meistens gute Signale. Sie sind in der Region, Sie sind anwesend, und dieses Europäische Parlament bekennt sich immer zur Solidarität.

Saudi Arabien hat einen Nachbarn besetzt. Saudi Arabien ist nicht Vertreter des Fortschrittsgedankens in dieser Region.